A mí me parece que el informe que vamos a votar hoy, sobre el progreso de Turquía en la vía de adhesión a la Unión, es un informe positivo.

Pero hemos negociado un consenso amplio porque nos parece que el informe debe contar con el máximo apoyo posible en esta Cámara. Debe ser un mensaje claro en este sentido. Un mensaje positivo, de buena voluntad, pero a la vez no exento de rigor, para impulsar el proceso negociador y estimular el proceso de reformas modernizadoras y democráticas en Turquía. Porque debemos ser claros en este aspecto hay que superar una etapa de lentitud y de indefiniciones en la negociación. Según indican las encuestas, existe una erosión del apoyo de la opinión pública turca a la adhesión a la Unión Europea y esta percepción de los ciudadanos debe cambiar. El único camino para hacerlo es conseguir que el progreso de las negociaciones y de las reformas continúe, que la Unión Europea manifieste ser coherente con los compromisos adquiridos y que evite, al mismo tiempo, lanzar señales contradictorias que crean incertidumbre. Y, naturalmente, también Turquía debe avanzar decididamente en el camino de las reformas. Tenemos por delante o un círculo vicioso de divisiones, confrontaciones y desconfianzas o la reanudación del círculo virtuoso de negociación seria, rigurosa, pero sin ambigüedades. Si este informe contribuye, aunque sea modestamente, a avanzar en esta línea, creo que podemos mostrarnos satisfechos.